Madame la Présidente, je salue tout d'abord le travail de mes collègues Mariya Nedelcheva et Rovana Plumb. En cette journée symbolique célébrant les 100 ans de la Journée internationale des femmes, je pourrais presque refaire exactement le même discours que l'an dernier tant les combats restent d'actualité. Certes, les femmes résistent mieux à la crise du point de vue des pertes d'emploi.

L'égalité de rémunération n'est hélas pas encore une réalité malgré les nombreux efforts de certains États membres et de la Commission européenne, en particulier. Le congé de paternité a été malheureusement refusé par les États membres malgré une belle mobilisation de ce Parlement et le droit à l'avortement n'est toujours pas reconnu dans quatre États membres de l'Union et remis en cause dans d'autres. Je salue la nouvelle loi belge sur les quotas de présence des femmes dans les entreprises et les conseils d'administration, ainsi que la très grande proactivité de Mme Reding et de notre Président Buzek en la matière jusque dans la presse d'outre Atlantique. Enfin, saluons tout de même qu'en 100 ans, nous avons parcouru 50 du chemin pour une égalité des sexes grâce à des textes de loi européens et nationaux.